virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um ljóðakennslu og skólasöng háttvirtir þingmenn eru meðflutningsmenn þessarar tillögu ólína þorvarðardóttir ragnheiður e árnadóttir róbert marshall sigmundur ernir rúnarsson sigurður ingi jóhannsson tryggvi þór herbertsson og vigdís hauksdóttir tillögugreinin ályktar að fela menntamálaráðherra að vinna að því að auka hlut ljóðakennslu og skólasöngs í námskrá grunnskóla og framhaldsskóla reynslan hefur sýnt virðulegi forseti að ljóðakennsla í skólum landsins hefur leitt til betri málnotkunar nemenda og styrkari tengingu þeirra við hrynjandi og myndræna möguleika íslenskrar tungu ljóðakennslan hefur reynst mörgum sem traustur lífsförunautur og styrkt málnotkun á áberandi hátt fátt er eins brothætt og orð og því skiptir höfuðmáli fyrir notkun íslenskrar tungu að ræktuð sé tilfinning fyrir myndauðgi tungunnar og styrk og fátt styrkir þann þátt betur en ljóðalestur lestur íslendingasagna og lestur vel skrifaðrar bókar sem hefur grunn markmið og stefnu en ekki flæði til allra átta og út og suður styrkur ljóðsins í þessu efni er hins vegar nákvæmni þeirra og hnitmiðuð orðanotkun sem kallar á sjálfstæða hugsun og mat lesandans það hafa allir hollt af því og gott og það er gleðilegt það bætir og kætir og ekki veitir nú af að rækta þann garð sem gefur slíka uppskeru skólasöngur er að mörgu leyti tengdur ljóðunum því að mörg ljóð ekki síst eldri ljóð eiga kjól sem heitir lag og ef vel tekst til spretta ljóð og lagið eins og eineggja tvíburar að auki er eðlilegt í almennum skólasöng að syngja hefðbundin fjöldasöngslög sem oft byggjast á söngtextum frekar en beinum ljóðum það fer ekkert á milli mála að samsöngur af öllu tagi er þroskandi og mikilvægur félagslegur þáttur og ekki skemmir að hann er að öllu jöfnu mjög skemmtilegur þáttur hins daglega lífs bæði hversdags og á góðum stundum í öllum byggðum landsins og líkast til í öllum skólum er fólk sem getur á auðveldan hátt staðið fyrir fjöldasöng og virkjað þannig jákvæða hlið nemenda jákvæða hlið samfélagsins jákvæða hlið fólksins í landinu það er gott dæmi virðulegi forseti á þjóðhátíð vestmannaeyja þar sem er einhver fjölsóttasti fjöldasöngur líklega í heimi upp í nær tuttugu þúsund manns

það er sérstæður söngur og skemmtilegur af mikilli innlifun og það segir líka sína sögu að meðan fjöldasöngurinn gengur yfir með þessu sniði sjást engir lyfta vínflöskum eða öðrum slíkum veigum á loft því að það er ekki tími til þess áhuginn á því dettur út og söngurinn ræður ríkjum

þessari tillögu virðulegi forseti að auka og tryggja fjöldasöng i skólum landsins sem er að vísu víða en gera það markvisst ákveðið og fastan lið í skólastarfinu laugarnesskóli í reykjavík var frægur fyrir

sem nemendur búa að ævina alla þetta er fyrirmynd sem við eigum að vinna eftir ekki bara hlusta eftir heldur framfylgja þessum möguleika og því er þessi tillaga lögð fram og hnýtt saman ljóðanotkun ljóðakennslu og söng í skólum landsins að lokinni umræðu virðulegi forseti óska ég að þessu máli sé vísað til menntmálanefndar